Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar in članice Državnega sveta, kolegice in kolegi! Predlog novele Gradbenega zakona, ki ga je predlagal Državni svet, se nanaša na triindevetdeseti člen veljavnega zakona, katerega namen je, da so naši državljani in državljanke pravno zaščiteni, kadar so udeleženi v prometu z nepremičninami, kar je več, kar za večino predstavlja izjemen dogodek, ki ima zanje, ponavadi, tudi zelo visoke finančne posledice. Govorim seveda o nakupu nepremičnine, za kar se večina odloči, po navadi, enkrat v življenju, za ta nakup pa namenijo vse svoje prihranke, mnogi pa se tudi zakreditirajo praktično do konca svojega življenja. Triindevetdeseti člen namreč določa, da morajo ostali udeleženci v prometu z nepremičninami, torej notarji, banke, nepremičninski agenti in tako naprej, preveriti, kakšen je status nepremičnine. Torej, ali gre za legalno ali za črno gradnjo. Vsi prej našteti so namreč kvalificirani in usposobljeni za takšno dejanje, medtem ko je kupec šibkejša stran in ne more in pogosto ne zna sam preveriti, ali gre za legalno ali nelegalno gradnjo. Prav zaradi zaščite kupcev, ki so v izrazito neenakopravnem položaju nasproti vsem prej naštetim udeležencem v pravnem prometu, se je ministrstvo tudi odločilo za takšno določbo, ki je, ki je vsebuje že omenjeni triindevetdeseti člen. Torej, vsi prej našteti morajo zgolj preveriti, ali ima objekt gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je javna listina, za vsak objekt se ve, ali je izdano ali ne. S tem podatkom razpolagajo vse upravne enote, tako da je ta preverba za vse kvalificirane zelo, zelo enostavna. V poslanski skupini Desus se strinjamo z mnenjem vlade, da bi črtanje omenjene določbe bilo neprimerno in celo krivično do naših državljanov. Državni sekretar je na seji odbora povedal, da ministrstvo celo razmišlja o zaostritvi zahtev, ki jih triindevetdeseti člen že vsebuje. Na primer, da bi morali preveriti tudi druge stvari, ne samo ali je objekt legalen, temveč tudi recimo, ali je izdano uporabno dovoljenje in podobno, vse z namenom, da bi se pravna varnost državljanov še povečala. Državni sekretar je še povedal, da pristojno ministrstvo izvaja evalvacijo nedavno sprejete gradbene zakonodaje ter da bodo rezultati le-te upoštevani v morebitni prenovi Gradbenega zakona. Poslanci poslanske skupine Desus bomo podprli sklep matičnega delovnega telesa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.